frú forseti eina ferðina enn greiðum við hér atkvæði um það hvort þingfundur megi standa lengur en þingsköp segja til um ég ætla að greiða atkvæði gegn þeirri tillögu vegna þess að ég tel það ekki þjóna neinum tilgangi að lengja hér þingfundi sem einhvern lið í því að klára hér þingstörf og klára mál það er ekki vandamálið að þingfundir séu of stuttir vandamálið er það sem ég þreytist ekki á að segja hér úr þessum ræðustól að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er engin um leið og ríkisstjórnin forgangsraðar þeim málum sem hún vill klára og koma frá fyrir þinglok get ég fullyrt að það mun ekki þurfa jafnmarga fundi og menn gætu ætlað svo framarlega sem sú forgangsröðun er eitthvað sem